Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je voudrais tout d'abord remercier mes deux collègues pour leur rapport. Leur travail, en collaboration étroite avec toutes les commissions consultées, est une excellente synthèse des orientations que nous souhaitons donner à cette nouvelle politique européenne de voisinage. Un mot, tout d'abord, sur la mise en œuvre de la nouvelle approche plus pour plus. L'annonce, la semaine dernière, de l'augmentation de 40 du budget alloué à l'instrument européen de voisinage est très positive, d'autant que, selon cette nouvelle approche, sa répartition répondra à la fois aux besoins et aux efforts des pays bénéficiaires.

Or, je ne vois cette nuance ni dans la communication de la Commission, ni dans les dernières conclusions du Conseil Affaires extérieures.

Impliquer l'UPM est un indéniable facteur de succès dans des domaines tels que l'environnement, le développement économique ou la jeunesse. Il en ira de même pour l'appui aux transitions démocratiques. Mais l'Union européenne devra également faire sa part du travail.